Deshalb gibt es eine zweite Baustelle, die extrem wichtig ist Sie sind ja bekannt wir sind ja hier unter Baden Württembergern Steuerzahlern sollte man ehrlich begegnen. Das ist in Japan nicht der Fall.